Hvala lepa. Spoštovani gospod minister, spoštovani ostali prisotni. Hvala lepa za vaš odgovor. Rekel bi tole. Obadva sva bila, drugega aprila na Nacionalni prisotna na Nacionalni konferenci zavedanja o avtizmu, kjer so predstavniki šol, vrtcev, staršev, in tudi nevladnih organizacij povedali, kakšen je ta problem in kako njegovo nereševanje otrokom predstavlja zelo, hude težave. Hkrati, hvala vam. Jaz sem vam pa zadnjič postavil dve še eno vprašanje zraven. Da mi poveste, koliko otrokom, v kakšnem deležu, se spremljevalci s strani Ministra za šolstvo danes zagotavljajo. Ker ti otroci se zagotavljajo. Problem, ki ga ti spremljevalci se zagotavljajo - vendar, kot so me na Ministrstvu za šolstvo podučili pristojni, ne na podlagi odločb v usmeritvi, ampak, da potem ko da šola vlogo, se štiristo osmim otrokom v Sloveniji, ki se jim kršijo te pravice, za vsakega posebej ugotovi, ali rabi spremljevalca in v kolikšnem deležu. In v kolikor ministrstvo presodi mimo strokovne komisije za usmerjanje otrok, da mu določi spremljevalca, mu ga da na podlagi Pravilnika o normativih in standardih. In otroci imajo spremljevalca dodeljenega, od nula dvajset procenta do petdeset ali šest procentov. Kar je nepravilno. In moj predlog je bil, da dokler se ne spremeni Zakon o s posebnimi potrebami, dokler se zadeva sistemsko ne razreši, vsem otrokom, ki jim je dodeljen spremljevalec, tega zagotovite v polnem delovnem času na podlagi, Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje osnovnošolskega programa, kot se zagotavlja sedaj, ker ti spremljevalci, ki jih otroci imajo in so jih sprejeli, so najbolj kvalitetna sistemska rešitev in to je moj predlog. Pa za podatke vas prosim, kar je bil drugi del mojega vprašanja. Hvala. Hvala, gospod poslanec. Gospod, minister izvolite. Hvala lepa. Zdaj ...